Európsky stabilizačný mechanizmus je konštruovaný na zabezpečenie rizík eurozóny a v súčasnej podobe nie je uspôsobený poskytovať pomoc iným členským štátom.

Priznám sa, že z hľadiska právnej čistoty sa mi javí ako prijateľnejšia alternatíva, ktorá sa opiera o zmenu Zmluvy o založení Európskeho stabilizačného mechanizmu, ktorý umožní zúčastneným štátom, aby prispeli k splatenému kapitálu za účelom zabezpečenia záchranného mechanizmu pre rekapitalizáciu

Druhé riešenie vytvárania nového nástroja vo forme úveru, ktorý by sa mohol poskytnúť vládam členských štátov mimo eurozóny na účel rekapitalizácie bánk, by podľa môjho názoru iba fixoval rozdelenie medzi fungovaním členských a nečlenských štátov eurozóny.